hæstvirtur iðnaðarráðherra tvær spurningar sem lúta að afhendingaröryggi raforku á vestfjörðum þetta er auðvitað mjög brýnt og mikið mál fyrir vestfirði vegna þess að afhendingaröryggi orku er eins og menn vita alls ekki nægjanlegt á þeim slóðum það hefur auðvitað hamlað bæði núverandi atvinnulífi og hefur auðvitað líka áhrif á heimilin og síðast en ekki síst hefur þetta þau áhrif að á meðan afhendingaröryggið er jafn slakt og raun ber vitni um þá hefur það auðvitað neikvæð áhrif á möguleika okkar á frekari atvinnulegri uppbyggingu þarna á vestfjörðum þetta er eitt af þeim málum sem mjög er hugað að um þessar mundir fyrir vestan vegna þess að menn gera sér grein fyrir því að á meðan þetta ástand varir þá mun það ekki verða lykill til þess að laða að ný atvinnutækifæri og hefur líka slæm áhrif á stöðu atvinnufyrirtækja á vestfjörðum eins og blasir við auðvitað öllum mönnum það er mjög margt sem hefur verið velt fyrir sér í þessum efnum og þess vegna hefur verið beðið mjög í ofvæni eftir skýrslu sem ég veit að hefur verið í undirbúningi af hálfu landsnets að ég hygg um afhendingaröryggi og hæstvirtur iðnaðarráðherra boðaði raunar í svari við fyrirspurn háttvirts þingmanns sturlu böðvarssonar að væri væntanleg á næstu dögum það er auðvitað þannig að samfélagslegur kostnaður af því að raforkuöryggi eða afhendingaröryggi raforku er jafn lélegt eins og raun ber vitni um ég hef séð útreikninga sem segja það að ef skoðuð eru árin tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og átta þá megi segja að samfélagslegur kostnaður sem menn verða fyrir vegna slaks afhendingaröryggis það svari til svona hundrað milljónir króna á ári sem má segja að heimilin og fyrirtækin atvinnulífið á vestfjörðum verði fyrir með beinum hætti af því að það verði rof á afhendingu á orku það hefur líka verið reiknað út til lengri tíma hvað þetta þýðir á til dæmis tuttugu árum og það gefur til kynna að samfélagslegur kostnaður á tuttugu árum fyrir vestfirði séu yfir tvö og hálfur milljarður króna þetta eru gífurlega miklar upphæðir sem gefur auðvitað auga leið að lendir með einum eða öðrum hætti á notendunum hvort sem það eru fyrirtækin eða heimilin en umfram allt sem ég vil undirstrika og það er auðvitað þetta að það hefur þessi áhrif á möguleika á atvinnulegri uppbyggingu í framtíðinni það eru margir kostir sem hafa verið skoðaðir í þessu sambandi sem ég geri ráð fyrir að iðnaðarráðherra fari hér yfir á eftir en meðal annars hefur verið skoðað mjög alvarlega með hvaða hætti mætti auka raforkuöryggi með virkjunum á vestfjörðum hvalárvirkjun og um það hefur verið flutt hér þingsályktunartillaga sem hefur verið samþykkt og það er auðvitað mjög spennandi kostur en það er hins vegar ljóst nánar til þess að hægt sé að fara í slíka virkjun þá þyrfti að leggja fram fjármagn til þess að greiða fyrir dreifinguna og það er auðvitað kostnaður sem er samfélagslegs eðlis og þyrfti auðvitað að fara í jafnvel þó farnar yrðu aðrar leiðir og þess vegna hef ég spurt hæstvirtur ráðherra spurninga sem lúta að þessu tvennu